Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens devant vous pour traiter à nouveau de la supervision financière, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler à la suite de la dernière réunion d'ECOFIN, le paquet législatif sur la supervision

C'est un ensemble de textes qui met en place une réforme particulièrement importante dans l'Union et qui répond à plusieurs défis. Le premier défi le président du Conseil vient d'en parler c'est la réponse à la crise. La décennie qui s'achève a vu la mise en place et le déploiement de l'architecture Lamfalussy dans tous les secteurs financiers.

Ils ont contribué à l'élaboration de la législation financière européenne et à un processus de convergence progressive de la surveillance prudentielle. Ce processus était un premier pas important et positif vers une approche européenne mais, à la lumière de la crise, il faut bien le constater, ce processus ne s'est pas révélé assez ambitieux en fin de compte. Il n'a pas permis de prévenir ni de contenir la crise financière, ni de coordonner des réponses rapides et efficaces sur le terrain, notamment en matière de coopération transfrontalière. C'est pour cette raison que nous visons la création d'un comité européen du risque systémique opérationnel, avec tout le soutien administratif de la Banque centrale européenne, cette Banque centrale qui, sous la houlette de son président, est tout à fait disponible pour travailler à la mise en œuvre et à la mise en place de ce comité. Je ne doute pas que Jean Claude Trichet lui apportera toute sa compétence et son autorité, y compris dans le suivi d'éventuelles mises en garde ou recommandations faites sous sa présidence. C'est dans le même but que nous voulons aussi des autorités de supervision plus fortes, plus réactives, beaucoup mieux armées pour préparer les normes techniques communautaires et veiller à leur mise en œuvre complète, y compris en temps de crise. Ces autorités auront les moyens juridiques d'imposer le respect des normes aux établissements financiers en cas de défaillance d'une autorité de supervision nationale. Elles contribueront à asseoir un véritable espace européen de supervision, indispensable au renforcement du marché intérieur. Elles seront ainsi associées au fonctionnement des collèges de superviseurs et contribueront à régler les éventuels différends entre les autorités nationales, tout en laissant bien sûr à celles ci la conduite de la surveillance prudentielle au quotidien. N'ayons pas peur des mots, la mise en place de ces autorités est un accord historique, comme certains l'ont déjà indiqué à plusieurs reprises dans cette Assemblée. La Présidence belge en faisait sa principale priorité dans le domaine des marchés financiers, mais aussi de manière globale. Ne nous y trompons pas, nous sommes ainsi en train de continuer de bâtir un modèle original de supervision je vais y revenir mais nous devons aussi tenir compte de l'évolution des structures de la supervision chez nos principaux partenaires. C'est le deuxième défi montrer que l'Union européenne à vingt sept est capable de réformer les structures de sa supervision financière sans se laisser distancer par les États Unis en particulier. Avec le rapport de Larosière en février 2009, que le Conseil européen avait d'ailleurs très bien accueilli, le débat en Europe s'était engagé sur des voies prometteuses, mais il nous fallait faire aboutir ces espoirs de réforme. Les États Unis ont entre temps engagé une révision d'ampleur de leur supervision avec l'adoption du Dodd Frank Act.

Il va nous falloir, au delà du vote historique d'aujourd'hui, faire vivre et évoluer notre nouveau dispositif. C'est le troisième défi. Ce que nous visons, d'une part, c'est un modèle de surveillance microprudentielle largement décentralisé, où les autorités soutiennent et coordonnent les superviseurs nationaux sans les remplacer. D'autre part, ce que nous voulons également, c'est un système qui ne cesse de se renforcer au lieu de faire du surplace. Avec le comité européen du risque systémique, nous allons mettre en place un organe essentiel du débat et de la prise de décision macroéconomique, y compris au plan transatlantique, voire mondial. Avec les autorités de supervision européenne, nous aurons des acteurs efficaces de la prévention et du traitement des risques, si voulons bien leur accorder les capacités pour mener leur action. C'est en partie le cas avec la directive Omnibus I, sur laquelle le Parlement est appelé à se prononcer aujourd'hui. Mais d'autres mesures législatives devront suivre dans le cadre de la révision des textes existants. C'est sur ce point, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, que je souhaiterais conclure. Nous arrivons aujourd'hui au point d'aboutissement d'une première étape cruciale et, tout en espérant un résultat positif de votre vote tout à l'heure, je voudrais remercier tout particulièrement la présidente de la commission ECON, Mme Bowles, les différents rapporteurs du Parlement, Mme Goulard, MM.

Nous avons eu des échanges fructueux, à l'évidence constructifs, qui nous ont conduits au paquet de textes amendés, soumis au vote aujourd'hui. Mais je souhaite que la volonté d'aboutir qui nous a inspirés continue de porter les négociations sur les prochains textes, qui compléteront et moderniseront encore ce dispositif. Au nom je crois pouvoir m'y engager de mes successeurs à la Présidence du Conseil dans les prochains mois et au vu des récentes négociations, je suis confiant que tel sera le cas.